Hvala. Spoštovana ministrica zahvaljujem se vam za odgovor in upam, da bom čim, prej rešeno, saj so ljudje tudi zelo nezadovoljni in ogorčeni zaradi takih postopkov. Ne morejo razumeti, kako lahko pride do takih različnih odločitev med organi, ki so praktično pod isto streho. Prišlo je celo do nasilnih odstranitev zapore, so ležale v reki Krki, državljani so še zlasti ogorčeni, ker poteka obvoz preko lesenih mostov, ki so prav tako v slabem, če ne celo še v slabšem stanju, kot ta pri Brodu na pobočju. Pri reševanju problema prihaja do dodatnih težav, tako kot ste omenili, ker je most spomeniško zaščiten. Krajevna skupnost je predlagala, da bi to zaščito odpravili, saj menijo, da je oziroma da bo nemogoče vzdrževati vse mostove preko Krke v stanju, ki ga zahteva spomeniško varstvo. Pri tem bi omenil, čeprav vem, da nisem prvi, da imamo saj v našem koncu slabe izkušnje s temi varuhi spomenikov. Razumem, da imajo svoje naloge, a kdor kaj potuje po Evropi, lahko vidi, da so veliko bolj fleksibilni in da tam naredijo veliko bolj življenjske rešitve. Več let sem delal kot tajnik krajevne skupnosti mesta Krško, kjer so že leta dva tisoč dali predlog, da se naredi prizidek za knjižnico, ki se nahaja v nekdanjih samostanskih prostorih, vendar spomeniško varstvo tega ni sprejelo. Tudi zaradi tega je prišlo do kar dvajsetletne zamude. Naslednje leto bodo končno v Krškem začeli graditi in to na mestu, kjer so takrat predlagali, da ni variante. Hvala.